Myślę, że w świetle naszej dyskusji trzeba wrócić do tego, o czym mówiła pani Malmström na samym początku Gruzji jest potrzebne nowe, wielkie otwarcie ze strony Unii Europejskiej. Powinno się ono składać z pomocy makroekonomicznej, szybkiego, natychmiastowego, na ile to możliwe, rozpoczęcia rozmów na temat umowy stowarzyszeniowej, rozpoczęcia rozmów to jest trzeci punkt w sprawie ułatwień wizowych i wreszcie otwarcie w ten sposób także Gruzji drogi do tego, by mogła sobie zagwarantować bezpieczeństwo, czyli drogi powiedzmy otwarcie do NATO. Ale myślę, że dzisiaj nawet nie ta sprawa powoduje, że chcę zabrać głos w tej części dyskusji.

Proszę odpowiedzieć na to pytanie.